virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga númer þrjátíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um listamannalaun þingskjalið er númer áttatíu og eitt í fimmtándu grein laga númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og níu um listamannalaun er kveðið á um að lögin öðlist gildi við birtingu þeirra og að fyrirmæli þeirra um úthlutun úr launasjóðum listamanna komi til framkvæmda á árinu tvö þúsund og tíu af lagatæknilegum ástæðum er því lagt til að ákvæði eldri laga um listamannalaun falli brott jafnframt er lagt til að tilvísun til þeirra laga í leiklistarlögum verði breytt